Am susținut această rezoluție, pentru că ea întărește un principiu fundamental. Toți cetățenii europeni sunt egali și beneficiază de aceleași drepturi și obligații în cadrul Uniunii Europene. Totuși, e o lecție foarte bună pe care o primește guvernul socialist de la București privitor la ce trebuie făcut și cum trebuie procedat pentru ca imaginea României în Europa să fie apărată și protejată corect. Rezoluția este o dovadă că dialogul și respectarea principiilor și valorilor europene sunt mai eficiente decât logica strâmbă a premierului Ponta care, atunci când nu știe ce să facă, începe să înjure și să jignească.